Spoštovani predsednik, kolegice in kolegi. Spoštovana varuhinja ter ostali prisotni. V poslanski skupini LMŠ podpiramo Predlog priporočila k poročilu Varuha človekovih pravic ter Predlog priporočila k poročilu Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma po opcijskem protokolu konvencij OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju za leto dva tisoč sedemnajst. Iz obsežnih poročil je več kot očitno jasno, da so ljudje pogosto v stiski in rešitve za svoje težave iščejo tudi pri varuhu. Področja, ki jih varuh obravnava, so različna, pri vseh pa se varuh osredotoča predvsem na vidik varstva človekovih pravic. Slovenija je pravna in socialna država. Prizadevati si moramo, da odpravimo revščino ter posameznikom in njihovim družinam zagotovimo pogoje za zadovoljevanje temeljnih človekovih potreb brez diskriminacije na podlagi katerekoli osebne okoliščine. Posebno pozornost je treba nameniti otrokom, mladim, starejšim in invalidom, ki se v naši družbi soočajo z velikimi problemi in izzivi. Varuh v svojem poročilu pozornost namenja otrokom s posebnim potrebami za katere v osnovni, srednji šoli še kar dobro urejeno. Problemi nastanejo predvsem v študijskem obdobju, v katerem se študentje invalidi soočajo s številnimi problemi, kot so dostopnost predavalnic, možnost dostopa do osebne asistence in dostopnost tudi študijskega gradiva. Ključna je, ključna težava in infrastrukturna neprilagojenost stavb, v kateri se vrši študijski proces. Ker je veliko stavb starejših, so le ne, so le te nedostopne za tovrstno skupino študentov. Fakulteto skušajo fakultete skušajo rešiti v skladu s finančnimi zmožnostmi, ki so jim na voljo. Pri tem pa pogosto pride do situacije, ko neka fakulteta končno po nekaj letih prilagodi stavbo specifični skupini invalidov, nato ti študentje doštudirajo in pridejo novi, ki imajo druge zdravstvene težave, ni pa finančnih sredstev za vse prilagoditve. Varuh človekovih pravic je dolžan opozoriti na tovrstne primere in si prizadevati, da se študentom s posebnimi potrebami v prihodnje zagotovi pogoje za normalno opravljanje študijskih obveznosti. Pozornost je potrebno usmeriti tudi k otrokom s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v smislu čimprejšnje priprave posodobitve vzgojnega programa in priprave posebne sistemske rešitve. Kot pomemben element kakovosti življenja tako starejših kot invalidov lahko prepoznamo tudi področje dolgotrajne oskrbe. Problematična je tudi prezasedenost varovanih oddelkov v socialnovarstvenih zavodih. Na področju socialne varnosti je nujno potrebno opozoriti na dolgotrajno odločanje v pritožbah na drugi stopnji ter na neplačevanje prispevkov za socialno varnost. Kot je zapisano v poročilu, je dolgotrajno odločanje težava na več področjih. Po besedah varuha zdajšnja učinkovitost inšpekcijskih služb ni zadostna in nekatera sodišča, državni organi in organi lokalnih skupnosti v preštevilnih primerih prekoračijo vse razumne roke obravnave odprtih zadev in večkrat neupravičeno zavlačujejo postopke. Tudi nekateri prekrškovni in drugi organi na področju upravnega poslovanja po nepotrebnem odlašajo pri sprejemanju odločitve. V teh primerih kadrovska podhranjenost ne more in ne sme biti izgovor pristojnih organov. Izpostavimo tudi področje javne besede in etike, ki je stalnica varuhovega poročila ter spletno komuniciranje, ki je nemalokrat zatočišče sovražnih komentarjev. Sovražni govor je tema, ki je v Sloveniji velikokrat zlorabljena, zato bi bilo dobro ločevati med kaznivimi dejanji, opredeljenimi v kazenskem zakoniku, ter definicijo sovražnega govora, kot jo opredeljuje teorija. V poslanski skupini LMŠ si želimo, da bi varuh tudi v bodoče predstavljal inštitucijo, ki bo med ljudmi imela zaupanje in na katero se lahko posamezniki v stiski obrnejo po pomoč. Pri tem mora varuh poskrbeti za skrbno obravnavo akutnih primerov in se ne sme zadovoljiti z odgovorom pristojnih organov, da zadeva v, v obravnavi in da bo kmalu odločena ali končana. Pristojnosti varuha posega na področje razmerja do državnih organov, organov lokalne samouprave in nosilcev javnih pooblastil. Posameznik je tako velikokrat v situaciji, ko mu mehanizmi zaščite njegovega pravnega položaja ne omogočajo dostojnega in učinkovitega varstva osnovnih pravic. Poleg tega, da se lahko obrne na varuha, ima na primer na voljo tudi pravna sredstva na Ustavnem sodišču Republike Slovenije. Vendar pa tam državljani pogosto niso uspešni, saj morajo izpolniti zah tevne procesne predpostavke, da sodišče sploh obravnava izpostavljeni primer. Menimo, da bi v prihodnosti bilo smiselno razmisliti o razširitvi pristojnosti, ki jih ima slovenski varuh, ali pa celo o uvedbi posebnih varuhov za posamezna področja, kot to omogoča drugi odstavek sto devetinpetdesetega člena Ustave Republike Slovenije.